Pane předsedající, Lisabonská smlouva je právem považována za přelomový moment v rámci evropské integrace. Především proto, že umožnila fungování EU po historickém rozšíření o země bývalého východního bloku v roce 2004. Umožnila také nové formy spojení členských států, a to včetně posílené spolupráce v oblasti obrany. Dnes, téměř 10 let od její reálné účinnosti, si však musíme nastavit zrcadlo. Opravdu jsme přiblížili Unii blíže občanům? Jsme akceschopnější? Zapojujeme více národní parlamenty do rozhodování? Opravdu se striktně řídíme principy subsidiarity a proporcionality? Mně osobně z toho plyne jediný závěr Evropa, která si nyní prošla několika krizovými momenty, potřebuje reflexi. Nemůžeme pokračovat, jakoby se nic nedělo, dávali bychom tím všanc celý evropský projekt.